Elnök Úr! Mindenki tudja, hogy hazám, Magyarország és Lengyelország ellen a hetes cikk alapján, a jogállamiság állítólagos súlyos megsértése miatt van folyamatban eljárás. Mi is az, hogy jogállamiság? A jog uralma, ami azt jelenti, hogy a döntéseket előre kiszámítható, mindenki számára világos, látható és mindenkire egyformán érvényes szabályok szerint kell meghozni. Na most az, hogy mi a jogállamiság megsértése, illetve a jogállamiságnak, a jog uralmának az ellentéte, az önkény, azt legjobban az Európai Unió működésén lehet tanulmányozni. Például, hogyha Soros György, vagy más lobbisták zárt ajtó mögött tárgyalnak az Unió vezetésével, az a jogállamiság szabályainak a súlyos megsértése.

Amiről ma tárgyaltunk, illetve ma szavaztunk, hogy Juncker úr minden szabály megsértésével és megkerülésével nevezi ki a pajtását a Bizottság főtitkári pozíciójára, ez is a jogállamiság megsértése...